Azokkal értek egyet, akik azt mondják előttem szólt Brok úr is hogy óriási tartalékok vannak a határ menti együttműködésben. Én majdnem 15 éven át a magyar szerb határ mellett voltam nemzeti parlamenti képviselő, pontosabban a munkám ehhez a térséghez fűzött. Közelről ismerem, hogy rengeteg tartalék lenne a határ menti együttműködésben és van egy nagyon nagy ellentmondás, hogy hiába lett Magyarország az Unió tagja, az az Unión belüli regionális együttműködés rendkívül kicsi lehetőséget ad Magyarország és Vajdaság, Szerbia eme tartománya között, és van egy nagyon nagy ellentmondás, amiről ma már szó volt, Füle biztos úr hogy azon államok, így Szerbia, amely szeretne csatlakozni az Európai Unióhoz, már nem lehet részese ennek a keretnek, holott nekünk a Nyugat Balkán közelítése, a nyugat balkáni országokkal való együttműködés, Románia és nyugat balkáni szomszédai, Magyarország és nyugat balkáni szomszédja, Szerbia között rendkívül fontos lenne, tehát itt van egy olyan probléma a prioritásokban, és ebben teljesen egyetértek Brok úrral is, hogy felül kellene vizsgálni ezt az egész politikát stratégiailag, és mint cseh, Ön kiválóan ismeri Európának a középső részét, a Balkánt is meg Kelet Európát is, a keleti szomszédainkat. Ebben nagyon nagy lehetőségek lennének.

A határ menti együttműködés nem csak azért kell, mert bizonyos környezetszennyezési ügyeket csak úgy lehet megoldani, ha a határ menti együttműködés ez vonatkozik a baltiakra, a Duna menti országokra, vonatkozik a Fekete tengerre is tehát a környezetszennyezési szempontból, de az interetnikai kapcsolatok szempontjából is fontos lehet,

nagyon komoly stabilizáló erő van, amelyet ma még nem használunk ki kellőképpen.